Wtedy w referendum Polacy zdecydowanie opowiedzieli się za jednością europejską, za członkowstwem w Unii Europejskiej, podobnie zresztą jak narody wszystkich innych państw, które przystępowały do Unii Europejskiej, bo większość podejmowała decyzje właśnie w drodze takiego ludowego powszechnego głosowania. W naszych krajach również dzisiaj, a w Polsce w szczególności, utrzymuje się wysoki poziom akceptacji dla Unii Europejskiej, dużo wyższy niż w państwach starej Unii. Jednym z głównych powodów, dla których tak się dzieje i dla którego wówczas w tym referendum zdecydowano o przystąpieniu do Unii Europejskiej, była perspektywa swobodnego poruszania się po całej Europie bez granic, bez paszportów, która jest urzeczywistniona przez traktat z Schengen.

Parlament Europejski musi być uczestnikiem wszelkich decyzji, które dotyczą przyszłości Schengen i ewentualnego przywracania wewnętrznych granic.